Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'adozione di politiche di sostegno al reddito da parte di molti paesi, come l'Italia, sta già incidendo con concretezza a favore delle fasce più deboli della popolazione, ma i livelli di povertà e l'acuirsi della disuguaglianza economica permangono inaccettabili. hanno colpito soprattutto chi è già in difficoltà e tra questi mi piace rivolgere un'attenzione particolare alle persone con disabilità. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha preso atto con profonda preoccupazione della ricaduta negativa che i vincoli di austerità hanno sugli standard di vita dignitosi, sottolineando l'urgenza di interrompere tali misure restrittive per garantire loro una maggiore qualità di vita. Il mio impegno sarà costante e andrà nella direzione di un piano di protezione sociale, che garantisca pienamente un livello di vita decorosa e soprattutto rispetti il loro diritto alla differenza e non all'uguaglianza.